Unsere östlichen Nachbarschaftsländer stehen noch immer vor gravierenden Herausforderungen Klimawandel, Energiearmut, eigenständige Verwaltung der Ressourcen, Schaffung von guten Arbeitsplätzen und Überwindung von Konflikten aus der Vergangenheit, um nur einige zu nennen, vor allen Dingen aber auch Demokratisierung dieser Gesellschaften.

Das heißt auch mehr Rechtsstaatlichkeit, unabhängige Justiz, Einbeziehung der Zivilgesellschaft und Befähigung der Akteure, einzugreifen in die gesellschaftliche Entwicklung, Anstrengungen zur Bekämpfung der Korruption, Entwicklung stabiler demokratischer Institutionen, Förderung des politischen Dialogs und vertrauensbildender Maßnahmen, Transparenz, unabhängige Medien, friedliche Beilegung von Konflikten und Förderung von Frieden, Sicherheit und Stabilität.

8. November eine Gesetzesänderung vorschlug, die es ermöglicht hätte, Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des Generalstaatsanwalts direkt vorzuschlagen, beantragten Sozialisten und Demokraten ein Misstrauensvotum, das die Regierung knapp verlor. Die Sandu Regierung erwies sich offensichtlich als Gefahr für das kleptokratische System der alten Eliten. Nun scheint Moldau zu den düsteren Praktiken zurückzukehren, die die Regierungen der Vergangenheit geprägt haben.